Maar ik wil even één dier specifieke aandacht geven. Gisteren maakte diergaarde Blijdorp, een Rotterdamse dierentuin, bekend dat geen enkele Europese dierentuin erin is geslaagd om ijsbeertjes voort te brengen. De Europese fokprogramma's voor ijsberen zijn niet succesvol en dat is heel slecht nieuws, vooral omdat de ijsbeer in de natuur met uitsterven bedreigd wordt. Het zee ijs krimpt en zo verdwijnt langzaam de habitat van de ijsbeer. Meer dan 70 procent van de populatie ijsberen in de natuur kan mogelijk binnen 45 jaar verdwijnen. Daarnaast wordt de ijsbeer ook nog eens bedreigd door trofeejacht en handel.